frú forseti þetta var athyglisverð ræða og kom úr hörðustu átt þegar við horfum upp á það að margir vinstri grænir sem hafa lýst því yfir í ræðu og riti að þeir séu andvígir aðild að evrópusambandinu sögðu já við því að sækja um aðild ég held að það sé þó skárra að við í framsóknarflokknum

bænum voru menn að greiða atkvæði gegn eigin sannfæringu það eru þessi leiðtogastjórnmál sem þeir á hátíðisdögum eru að tala um að yfirgefa en staðreyndin er sú að þau vinnubrögð viðgangast enn á þeim bænum og það er alveg rétt sem hæstvirtur ráðherra var að benda á að nýr framsóknarflokkur hefur þessi gildi í heiðri og alþingismenn eiga að gera það það á ekki að múlbinda menn eins og var því miður gert við stóran hluta af þingflokki vinstri grænna í þessu máli við framsóknarmenn förum eftir okkar sannfæringu og það mun ekkert stöðva mig í þeim efnum